En effet, la sécurité énergétique est un sujet capital pour l'Union européenne, pour ses citoyens et pour ses économies.

L'Union de l'énergie offre un cadre qui devrait permettre à l'Union d'atteindre ces objectifs.

en renforçant la transparence de ces accords et leur compatibilité avec les dispositions de l'UE en matière de sécurité énergétique.